ég tel frú forseti að við mundum í engu missa nokkurs við varðandi þessar heimildir ég tel líka að útrásarþrótturinn í íslensku atvinnulífi mundi gera það að verkum að við gætum notfært okkur töluvert vel þá möguleika sem felast í fiskveiðisamningum evrópusambandsins við aðrar þjóðir

fyrirtæki og erlendir aðilar fengju að fjárfesta í íslenskum sjávarútvegi en það er skoðun sem af inn hálfu hefur legið árum saman